frumvarp var lagt fram á hundrað þrítugasta og fyrstu löggjafarþinginu svo og hinu hundrað þrjátíu og tvö og svo nú á því löggjafarþingi sem nú situr sem er númer hundrað þrjátíu og þrjú í röðinni í þessu frumvarpi eru lagðar til breytingar á lögum um ríkisútvarpið sem hafa þann tilgang að renna styrkari stoðum undir rekstur stofnunarinnar og efla lýðræðislega stjórn hennar með beinni þátttöku starfsmanna og kjörinna fulltrúa þjóðarinnar á alþingi yfirstjórn þess það er reyndar gert ráð fyrir að fleiri aðilar komi síðan að stjórnsýslunni en þá ekki til að hafa áhrif á innri rekstur hennar eins og við þekkjum þá liggur einnig fyrir frumvarp frá ríkisstjórninni um að gera ríkisútvarpið að hlutafélagi og breyta skipulagi stofnunarinnar fela einum manni útvarpsstjóranum yfirráð yfir öllu mannahaldi þannig hann hafi vald til að ráða og reka

endurspeglar stjórnarmeirihlutann á alþingi hverju sinni en þetta sama ráð getur einnig rekið viðkomandi þetta finnst mönnum horfa til geysilegra framfara en ég tel vera stórt skref aftur á bak í afturhaldsátt eiginlega sætir furðu hversu langt þetta mál er komið að vísu hefur það verið stöðvað öðru hvoru hér í þinginu bæði vegna mikillar andstöðu utan alþingis og innan ég vona að við berum gæfu til þess að setja það frumvarp í salt framyfir næstu kosningar þannig að þjóðinni er gefið færi á að taka málið upp í aðdraganda komandi þingkosninga í greinargerð með þessu frumvarpi sem er flutt af þingflokki vinstri hreyfingarinnar græns framboðs er lagt mikið upp úr lýðræðislegum og menningarlegum skyldum ríkisútvarpsins auk þess sem við lítum á það sem mikilvægt öryggistæki fyrir alla landsmenn þess vegna segjum við í greinargerð á þá leið að tryggja þurfi sjálfstæði ríkisútvarpsins og það hafi góðar og traustar tekjur svo það rísi undir þessum mikilvægu skyldum stöðugur og traustur rekstur þess er kjölfesta í lýðræðislegri umræðu í þjóðfélaginu og á að tryggja hlutlæga umfjöllun og þátttöku landsmanna í landsmálum í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á stjórnsýslu og stjórnarformi ríkisútvarpsins sem fela í sér að dagskrárráð og framkvæmdastjórn skipi veigamikinn sess í rekstri þess frumvarpið byggist á núgildandi ákvæðum um hlutverk ríkisútvarpsins en í fyrstu grein frumvarpsins er gert ráð fyrir að skerpt verði á skyldum ríkisútvarpsins til að sinna innlendri dagskrárgerð ég vek athygli á því að nú nýlega undirrituðu útvarpsstjóri og menntamálaráðherra hæstvirtur samkomulag um nákvæmlega þetta að innlend dagskrárgerð verði efld á komandi árum og var það tengt hlutafélagavæðingu ríkisútvarpsins sem er eiginlega alveg furðulegur hlutur því það er hægt að gera slíkan samning alveg óháð rekstrarformi stofnunarinnar í reynd ég minni á að danmarks radio sem er ríkisstofnun byggir á slíkum samstarfssamningi við stjórnvöld svipað er uppi á teningnum gagnvart breska útvarpinu bbc sem er einnig ríkisstofnun það er lögð til í þessu frumvarpi ný skipan og hlutverk framkvæmdastjórnar lagt er til að framkvæmdastjórn beri ábyrgð á rekstri ríkisútvarpsins og í þriðju grein frumvarpsins er samsetning hennar það er framkvæmdastjórnarinnar og valdsvið skilgreint lagt er til að fulltrúi dagskrárráðs eigi sæti í framkvæmdastjórn með málfrelsi og tillögurétt til að styrkja tengsl innan stofnunarinnar flutningsmenn telja rétt að áhrif starfsmanna í stjórn stofnunarinnar verði efld til þess að stuðla að lýðræðislegum vinnubrögðum fagmennsku og samábyrgð þetta er lykilhugtak samábyrgð þessi stofnun er dauð ef hún er sett undir einræðisvald það leyfi ég mér að fullyrða þetta er samstarfsverkefni sem á að byggja á samábyrgð þessa fólks sem þarna vinnur það hefur oft verið talað um hefðir og djúpar rætur sem ríkisútvarpið hvílir á og nýtur góðs af en þær eru einmitt af þessum toga samábyrgð starfsmanna en ekki að lúta einræðisvaldi það er afturhaldshugsun sem á ekki að eiga upp á pallborðið nú á dögum við gerum ráð fyrir því að útvarpsstjóri verði skipaður af ráðherra en samkvæmt tillögu dagskrárráðs verði frumvarpið að lögum verður tillaga dagskrárráðs bindandi en þannig er lýðræðisleg skipun tryggð betur en nú hlutverk dagskrárráðs við mannaráðningar verður aðeins að gera tillögu um útvarpsstjórann en ekki aðra ég vek athygli á því að dagskrárráð er mjög frábrugðið útvarpsráði eins og það er skipað nú og endurspeglar hlutfall hér á alþingi en við gerum ráð fyrir því að eftir hverjar alþingiskosningar verði skipað í dagskrár ráðs einn fulltrúi tilnefndur af hverjum þingflokki tveir fulltrúar tilnefndir af sambandi íslenskra sveitarfélaga einn fulltrúi tilnefndur af neytendasamtökunum einn fulltrúi tilnefndur af bandalagi íslenskra listamanna síðan sitja þar útvarpsstjóri og framkvæmdastjórar hljóðvarps og sjónvarps auk fulltrúa sem tilnefndur er af starfsmönnum ríkisútvarpsins þannig að þarna erum við með miklu breiðari hóp víðari aðkomu úr samfélaginu

við fasteignir verði tengt fasteignagjöldum innan dyra þá er þess að geta að við gerum ráð fyrir því eða leggjum til að ríkisútvarpið verði ekki fjármagnað með afnotagjöldum í þeirri mynd sem við þekkjum þau núna

ýmsar athugasemdir sem er vert að hyggja að ég ætla ekki á fara að lesa þær allar en nefna að stef samband tónskálda og eigenda flutningsréttar lögðu til breytingar á fyrstu grein frumvarpsins

laganna svo og að hlutur nýsköpunar á sviði íslenskrar tónlistar verði snar þáttur í dagskrá ríkisútvarpsins þetta er áréttað af hálfu tónskáldafélags íslands og ég verð að viðurkenna að við höfðum þetta ekki við henda þegar frumvarpið var lagt núna fram en hefðum gjarnan viljað að svo hefði verið þannig að ég leyfi mér að skjóta þessari góðu tillögu til umfjöllunar í menntamálanefnd þegar frumvarpið er tekið þar til skoðunar mig langar til þess að víkja að umfjöllun

um þetta frumvarp en þar segir meðal annars með leyfi forseta stjórn hollvinasamtaka ríkisútvarpsins hefur fjallað um frumvarp vinstri hreyfingarinnar græns framboðs svo er vísað í frumvarpið og áfram með leyfi forseta með þessu frumvarpi er mikilvægi ríkisútvarpsins virt og einnig að það skuli hafa varanlegan sess sem menningarstofnun og almannaútvarp hollvinasamtökin fagna sérstaklega þeim almenna skilningi á sérstöðu ríkisútvarpsins á fjölmiðlamarkaðnum sem fram kemur í frumvarpinu í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um ríkisútvarpið sem fela í sér að komið verði á bæði dagskrárráði og framkvæmdastjórn með því er ætlunin að renna styrkari stoðum undir rekstur ríkisútvarpsins og efla lýðræðislega stjórn þess með beinni þátttöku starfsmanna og kjörinna fulltrúa þjóðarinnar á alþingi í yfirstjórn stofnunarinnar með breyttri stjórnsýslu eins og gerð er tillaga um í frumvarpinu kæmu þar að auki fleiri aðilar að stjórn ríkisútvarpsins markmið með þessari breyttu stjórnsýslu virðist vera að flokkspólitískri stjórn í stofnuninni verði breytt þannig að fulltrúar alþingis komi að stjórnuninni en þeir ráði ekki í krafti meirihlutavalds sem endurspeglar ríkisstjórn eins og nú er þetta er hárréttur skilningur þetta er það sem við stefnum að með frumvarpinu hvað þennan þáttinn varðar síðan segir áfram með leyfi forseta hollvinasamtök rúv telja breiðari stjórn geta verið til bóta og að slík stjórn gæti eflt sjálfstæði stofnunarinnar það er einnig ánægjulegt að í frumvarpinu er hnykkt á þeirri skyldu ríkisútvarpsins að efla íslenska dagskrárgerð meginhlutverk ríkisútvarpsins á að vera metnaðarfull innlend dagskrárgerð og að standa vörð um tunguna og menninguna það er forsenda þess að við viljum hafa ríkisrekinn fjölmiðil það er þjónusta sem íslenska þjóðin vill og á rétt á síðar segir með leyfi forseta í samþykktum hollvinasamtakanna er þó lögð sérstök áhersla á að ríkisútvarpið verði ekki gert að hlutafélagi þetta frumvarp stangast ekki á við þá áherslu og er það vel mikilvægt er einnig að yfirstjórn ríkisútvarpsins hafi breiða skírskotun til almennings eigenda og starfsmanna stofnunarinnar án þess að flokkspólitísk áhrif verði alls ráðandi þær hugmyndir sem settar eru fram í þessu frumvarpi samræmast þeim viðmiðunum í meginatriðum svo eru fleiri atriði sem þarna eru nefnd í umsögn hollvinasamtaka ríkisútvarpsins þau taka ekki afstöðu til þessarar leiðar sem hér er lögð til og er að sjálfsögðu ekkert sáluhjálparatriði með fjármögnunina varðandi tengingu við fasteignir sem ég tel þó vera mjög skynsamlega en hollvinasamtökin eru með efasemdir um að sé yfirleitt réttlætanlegt að leggja niður með öllu afnotagjöld auglýsingar nefna hollvinasamtökin einnig ég er alveg sammála þeim um það það væri fráleitt að leggja niður

ríkisútvarpsins það væri nær ef farið væri með útvarpið alveg út á markað að fjármagna það þá alveg með auglýsingum

það eru skýrar línur við erum með opinbera starfsemi og um hana gilda ákveðin grundvallarlög það eru stjórnsýslulög til að mynda og ef við ætlum að taka stofnanir undan þeim dögum þá fara bara önnur lögmál að gilda þetta verða menn bara að horfast í augu við þetta er spurning um að velja og hafna síðan eru fleiri umsagnir það er mjög afdráttarlaus stuðningur við frumvarpið frá b s r b og fleiri aðilum en það er ekkert undarlegt því að þar eru á ferðinni samtök starfsmanna stærstu samtök starfsmanna innan ríkisútvarpsins sem hafa farið í málið og eru að skoða málið út frá sínum hagsmunum hagsmunum starfsmanna þarna er verið að tryggja lýðræðislega aðkomu þeirra að stjórn stofnunarinnar sem ekki gerist í stjórnarfrumvarpinu þar er dregið úr öllu slíku ég vil minna á að á sínum tíma var samið um aðkomu starfsmanna að framkvæmdastjórn ríkisútvarpsins ég þekki það vel ég sat í mörg ár í slíkri framkvæmdastjórn sjálfur sem formaður starfsmannafélags sjónvarpsins samkvæmt þessu frumvarpi á að henda öllu þessu út þetta er náttúrlega slíkt virðingarleysi við starfsfólkið og samtök þess að það eru ekki einu sinni teknar upp viðræður um þetta atriði menn bara blása á gamla samninga þetta er fullkomið virðingarleysi ég á eftir að sjá það gerast að það verði sátt um það að borga einhvern sérstakan nefskatt sem sjálfstæðisflokkurinn ætlar að setja á þjóðina og hæstvirtur menntamálaráðherra þorgerður katrín gunnarsdóttir nefskatt sem menn ætla að setja á þjóðina til að fjármagna hlutafélag ég spyr hvort sjálfstæðisflokkurinn hafi hugsað þetta mál alveg til enda ég veit að sumir hafa gert það háttvirtur þingmaður pétur h blöndal hefur gert það hann hefur sagt hér og gerði við atkvæðaskýringu þegar frumvarp ríkisstjórnarinnar var til umfjöllunar að hann liti á það sem mikilvægt skref í átt til einkavæðingar þess frumvarps ekki útvarpsgjaldið en að gera stofnunina að hlutafélagi ég hef sýnt háttvirtum þingmanni þann heiður að lesa þennan gullaldartexta upp hér í ræðustól og það hefur verið gert nokkrum sinnum því að það er mjög mikilvægt þegar menn svona opna sinn vilja í þessum efnum síðan er maður náttúrlega búinn að fá alveg upp í háls af þessu tali sem við erum búin að heyra frá framsóknarflokknum og mörgum þingmönnum sjálfstæðisflokksins líka að það standi ekki til að selja og það sé meiri hluti fyrir því að svo verði ekki gert og svo framvegis og svo framvegis nokkuð sem við erum búin að hlusta á í tengslum við öll frumvörp ríkisstjórnarinnar svo lengi sem ég man eftir um hlutafélagavæðingu ríkisfyrirtækja enda er það rökrétt það er fullkomlega rökrétt ef menn ætla að gera stofnun að hlutafélagi þá er það náttúrlega til þess að fara með það út á markað væntanlega það er rökrétt ég skil það ég virði það ég er ósammála því mér finnst það ekki vera rétt en þar eru menn þó sjálfum sér samkvæmir sem hinir eru ekki sem koma hér upp í ræðustól og sverja og sárt við leggja að ekkert slíkt sé á prjónunum kannski

kannski trúa háttvirtir þingmenn þessu en það er afskaplega erfitt að taka þessu ár eftir ár eftir ár að þessi ósannindi séu alltaf tuggin upp hér hæstvirtur forseti teljum við okkur vera komin með skynsamlega leið til þess að bæta stjórnsýsluna innan ríkisútvarpsins gera hana miklu markvissari og gera hana lýðræðislegri við teljum okkur vera komin með leið sem svarar þeirri gagnrýni sem fram hefur komið á undanförnum árum og lýtur meðal annars að því að útvarpinu sé stjórnað á miðstýrðan pólitískan hátt um of tengt ríkisvaldinu hverju sinni þetta hefur verið gagnrýnt harðlega og hins vegar sé mörgu ábótavant innan stofnunarinnar sjálfrar þar þurfi að vera markvissari

og við erum komin fram með tillögu þar að lútandi en við höfnum náttúrlega hinu sem ríkisstjórnin er að leggja til að þetta verði allt sett bara í vald eins manns sem öllu ráði og alla geti rekið og sé síðan í þokkabót undir járnhæl ríkisstjórnarinnar hverju sinni